Wielu z nich, podobnie jak duża część bezrobotnych, korzysta z bezpłatnej dystrybucji żywności.

Co mamy powiedzieć ludziom, którzy nas pytają dlaczego w takiej sytuacji Unia obcina wydatki na bezpłatną dystrybucję żywności? W toku reformowania Wspólnej Polityki Rolnej ograniczany jest coraz bardziej skup interwencyjny. Czy z tego tytułu, że zmniejsza się liczba i wielkość produktów w zapasach, mamy ograniczyć dostarczanie niedożywionym ludziom bezpłatnej żywności?

Bo jaka jest wiarygodność instytucji unijnych, które tak często odwołują się do solidarności, wyrównywania szans, przeciwdziałania wykluczeniu?

Apeluję do rządów i posłów tych krajów, które blokują przyznanie odpowiednich środków na ten szczytny cel, prosząc jednocześnie o zmianę ich stanowiska.